súhlasom štátu. V každom prípade naším partnerom na hľadanie nápravy pasivity oficiálnych poriadkových zložiek na Filipínach musia byť štátne inštitúcie. V civilizovanom svete je neobhájiteľné, aby správa krajiny odovzdala plnenie bezpečnostných a poriadkových činností akýmsi súkromným zložkám, ktorých činnosť nedokáže riadiť a za ktorých aktivity nechce niesť pred svojimi občanmi ani svetovou verejnosťou oficiálnu zodpovednosť.